virðulegi forseti umhverfisráðuneytið er yngst ráðuneyta hjá okkur og var stofnað árið nítján hundruð níutíu við það færðust málaflokkar til ráðuneytisins sem áður voru á ábyrgð fimm ráðuneyta þar sem þeir voru dreifðir fyrir það var síðan frá og með fyrsta janúar nítján hundruð níutíu og eitt sem skipulagsmál og embætti skipulagsstjóra fluttust til ráðuneytisins frá félagsmálaráðuneyti og síðan var það með gildistöku byggingar og skipulagslaga árið nítján hundruð níutíu og átta þar sem skipulagsstjórn var lögð niður og nafni skipulags ríkisins breytt í skipulagsstofnun umhverfisstofnun tók til starfa árið tvö þúsund og þrjú og tók þá við verkefnum hollustuverndar ríkisins náttúruverndar ríkisins og veiðistjóraembættis hlutverk umhverfisstofnunar er að stuðla að velferð almennings með því að beita sér fyrir heilnæmu umhverfi öruggum neysluvörum og verndun og sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda um síðustu áramót fluttust síðan embætti skógræktar ríkisins landgræðslu ríkisins og vatnamælingar orkustofnunar til umhverfisráðuneytis í samræmi við breytingar sem gerðar voru á verkaskiptingu innan stjórnarráðsins með breytingu á lögum um stjórnarráð íslands

kom fram að við þessar breytingar hafi aukist verulega umsvif ráðuneytisins og þannig hafi stofnunum ráðuneytisins fjölgað um þrjár þær voru níu en urðu tólf

það kom einnig fram að við þessar breytingar fjölgaði starfsmönnum um tuttugu prósent eða úr þrjú hundruð í fjögur hundruð sjötíu það er starfsmönnum fjölgaði úr þrjú hundruð í fjögur hundruð sjötíu og fjárhagsleg umsvif jukust um tuttugu prósent í þessu er ekki tekið fram hvernig þessi starfsmannafjöldi skiptist og mér leikur forvitni á að leggja þá fyrirspurn fyrir hæstvirtur umhverfisráðherra fyrstu hver var fjöldi starfsmanna hjá umhverfisráðuneyti og skipulagsstofnun árin tvö